Nemluvím jen o zvýšené byrokracii, které budou muset čelit podniky, pokud o podporu požádají. Mám na mysli také navýšenou administrativu států a krajů, které budou muset prokazovat přínos investic a dokazovat čistotu záměrů daného podnikatelského subjektu. V této souvislosti mě také zneklidňuje, jak se bude aplikovat nedávný rozsudek Evropského soudního dvora v případě letiště Lipsko Halle. Dle něj by totiž v podstatě každá infrastruktura, která může generovat příjmy, měla být notifikována nezávisle na tom, kým je realizována, zda obcí, krajem, státem či soukromým investorem. To vyvolává řadu dalších otázek z hlediska programování týkajících se např. lhůt a toho, zda nemůže dojít k riziku zrušení závazku dle pravidla N3, pokud se budou práce příliš protahovat. Je také důležité, jak se bude kontrolovat ex ante kondicionalita k veřejné podpoře, která je stanovena v obecném nařízení.